Pour nous, le point de départ est d'abord de comprendre quel est l'usage actuel du spectre.

M. Hökmark l'a fait le lien avec tout le débat sur l'avenir de la construction européenne. Nous sommes confrontés, nous, citoyens européens, dans chacun de nos pays, à l'égoïsme ou à la lutte de prérogatives des États membres, qui disent Touche pas, l'Europe n'a rien à voir là dedans!.